ég vildi upplýsa þingheim um það að ég mun og hef lagt það til að menn samþykki ekki að lengja þennan þingfund ég lagði það til fyrr í dag að málefni stjórnarráðsins yrðu geymd þannig að önnur mál gætu fengið afgreiðslu í þinginu á venjulegum fundartíma það var ekki ástæða til að gera það það var hins vegar mjög sérstakt að við förum í að

ósamstaða ekki bara milli stjórnar og stjórnarandstöðu heldur líka innan stjórnarliðsins þess vegna hefði verið skynsamlegt að taka þetta mál einfaldlega til hliðar þannig að við gætum látið önnur mál ná fram að ganga og ganga til nefndar sem eru minni deilur um það fellur ekki í góðan jarðveg og þess vegna stöndum við frammi fyrir þessu núna ég legg til að þingmenn hafni því að